Les chiffres, nous les connaissons, les instruments juridiques de protection des enfants existent, alors pourquoi toujours faire face à cette terrible réalité?

C'est sur la notion de consentement que je voudrais insister car c'est le grand perdant de nos débats. À partir de quel moment peut on dire qu'un mariage est librement consenti par une fillette terrorisée? À partir de quel moment la première relation sexuelle est consentie lorsque cette même fillette doit prouver sa fertilité et sa virginité? Ces circonstances inégalitaires ne démontrent elles pas la contrainte sidérante?